Señora presidenta, señorías, la delegación y el Grupo al que pertenezco siempre han sido los primeros en condenar el antisemitismo. Pero a diferencia de otros grupos de esta Cámara, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de discriminación por razón de etnia, sexo o creencia, incluso también de aquellas que discriminan en negativo a los propios nacionales de las naciones europeas. Nosotros creemos en la dignidad de la persona y del individuo y no en las luchas de colectivos en las que tan a gusto chapotean los partidos de su consenso socialdemócrata. Como ya nos temíamos, una vez más la izquierda ha intentado convertir un debate sobre un hecho trágico en una sinagoga de Alemania en otro de sus ejercicios de señalamiento del disidente. Ustedes están utilizando un ataque que todos rechazamos y condenamos para manipular a la opinión pública e intentar deslegitimar opciones políticas que nada tienen que ver con los hechos de los que se habla hoy aquí. Por eso el título de este debate es el peligro de la violencia de extrema derecha y no a secas el peligro de la violencia. Si de verdad quieren combatir la violencia y el extremismo, paséense con su superioridad moral izquierdista por una no go zone donde rige la ley islámica o donde las mujeres no pueden salir de casa tranquilas. Si quieren combatir la violencia y el extremismo, escuchen al comisionado de antisemitismo del Gobierno alemán, que en mayo recomendó a los judíos no llevar la kipá por la calle.

Si quieren combatir la violencia y el extremismo, denuncien lo que está ocurriendo estos mismos días en las calles de mi ciudad, Barcelona, convertida en un polvorín por culpa del separatismo identitario.